virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um vátryggingastarfsemi númer fimmtíu og sex tvö þúsund og tíu og lögum um miðlun vátrygginga númer þrjátíu og tvö tvö þúsund og fimm

frumvarp efnislega samhljóða var lagt fram á hundrað fertugasta og fyrsta þingi og var þar á þingskjali sex hundruð og þrjátíu mál númer fjögur hundruð áttatíu og níu en hlaut ekki afgreiðslu frumvarp þetta byggir annars vegar á ábendingum frá fjármálaeftirlitinu um ágalla á gildandi lögum sem eftirlitið hefur hnotið um við eftirlit sitt og hins vegar á því áliti eftirlitsstofnunar efta að innleiðingu tilskipunar e s b númer sautján frá tvö þúsund og eitt hafi verið ábótavant auk þessar megintilefna var einnig höfð hliðsjón af umsögnum sem bárust við frumvarpið þegar það var lagt fram síðast mun ég nú fara nokkrum orðum um helstu ákvæði frumvarpsins í fyrsta kafla frumvarpsins eru tillögur að breytingum á lögum númer fimmtíu og sex tvö þúsund og tíu um vátryggingastarfsemi helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru þessar lagt er til að vátryggingafélögum sem ekki hafa starfsleyfi hér á landi sé ekki heimilt að markaðssetja sig á íslandi og að öðrum vátryggingafélögum en þeim sem hafa starfsleyfi á íslandi sé óheimilt að bjóða lögboðnar vátryggingar lagt er til að vátryggingafélaga verið gert að tilkynna til fjármálaeftirlitsins ef það hyggst útvista þætti í starfsemi sinni þá er lagt til að mat á hafi til að fara með virkan eignarhlut skuli vera viðvarandi og að breytingar á upplýsingum sem gætu haft áhrif á mat fjármálaeftirlitsins geti það tekið hæfi aðilans til endurskoðunar lagt er til að settar verði skorður við þátttöku stjórnarmanna í meðferð eigin mála og takmarkanir settar á setu þeirra í stjórnum annarra eftirlitsskyldra aðila lagt er til að skýrt verði tekið fram að komi til gjaldþrotaskipta á vátryggingafélagi skuli fara eftir sömu málsmeðferðarreglum og ef til kæmi slitameðferð hjá fjármálaeftirlitinu einnig er lagt til að vátryggingafélög skuli alltaf geta sýnt fram á eignir í efnahagsreikningi sem komi á móti kröfum sem eru á undan vátryggingaskuldinni í skuldaröðinni í öðrum kafla frumvarpsins eru tillögur um breytingar á lögum númer þrjátíu og tvö tvö þúsund og fimm um miðlun vátrygginga helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru sem hér segir lagt er til að lögaðili sem sækir um starfsleyfi til vátryggingamiðlunar skuli skila inn upplýsingum varðandi fyrirhugaða starfsemi lagt er til að í þeim tilfellum að vátryggingamiðlari sem er undir eftirliti annars aðildarríkis hefur gerst brotlegur við lög svo varðað geti réttindamissi skuli fjármálaeftirlitið tilkynna það lögbærum eftirlitsaðila vátryggingamiðlarans þá er að lokum lagt til að vátryggingamiðlunar sé gert að setja upp skipulegt innra ferli til að svara og bregðast við kvörtunum vátryggingar gegna mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og því mikilvægt að marka skýran lagaramma sem stuðlar að traustum og heilbrigðum rekstri vátryggingafélaga og vátryggingamiðlara ég legg til að frumvarpinu verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar að lokinni þessari umræðu